Madame la Présidente, chers collègues, le constat est édifiant, la troïka, qui a imposé des politiques néolibérales avec la bénédiction de la majorité de droite de ce Parlement, a échoué en commettant une triple faute. Tout d'abord, une faute démocratique. Monstre technocratique, la troïka agit sans contrôle parlementaire.

Avec les politiques d'austérité, la crise s'est accentuée, alors que nous avons besoin d'un plan de relance pour préparer l'avenir, notamment ciblé sur la transition écologique. Enfin, une faute sociale. Les coupes claires dans les dépenses sociales ont eu un impact catastrophique. Par exemple, la Grèce a diminué ses dépenses hospitalières d'un quart, et on constate aujourd'hui un bond de la mortalité infantile.

Nous demandons une enquête menée par l'Agence européenne des droits fondamentaux.